virðulegi forseti það er mjög ofsagt að menn hafi ekki hugmynd um hverjir eigendur eru það liggur fyrir í grófum dráttum þó menn þekki það ekki í smáatriðum en þess utan er ég ekki sammála skilningi háttvirtur þingmaður birgis ármannssonar á því

voru eða alla vega þær eigur sem bankarnir voru búnir til voru í eigu kröfuhafa gömlu bankanna þegar þeir féllu það sem gerðist og var tilkynnt um síðsumars tvö þúsund og níu var einfaldlega það að hið opinbera keypti bankana ekki það er það lagði þeim ekki til eigið fé þannig að það eigið fé sem þeir hófu rekstur með var í eigu kröfuhafa þeirra sem eru þá kröfuhafar hinna föllnum gömlu banka